Vă anunț că în Uniunea Europeană sunt 26 de țări independente și o colonie iubita mea țară, România. Dar aceasta nu este orice fel de colonie, ci o colonie americană în care agenții CIA se poartă ca niște stăpâni de sclavi pe plantație.

1. să jefuiască bogățiile țării, mai ales zăcămintele de aur, argint și uraniu, dar și cele de gaze naturale

să le bage românilor pe gât, contra a zeci de miliarde de dolari, contracte păguboase și vechituri militare, cum ar fi 48 de avioane F16, unele fabricate în anul 1965, veritabile sicrie zburătoare

să transforme această pașnică țară într un scut anti rachetă viu, contra Rusiei.